ég mæli fyrir þingsályktunartillögu sem fram kemur á þingskjali númer þrjú hundruð og fimmtán þar sem lagt er til að forsætisráðherra og iðnaðarráðherra verði falið að skipa nefnd til að móta heildarstefnu í nýsköpun og þróun og gera framkvæmdaáætlun í formi skýrslu sem skila á til alþingis fyrir árslok tvö þúsund og sjö nefndin skal skipuð sjö fulltrúum og skal einn tilnefndur af forsætisráðherra sem jafnframt verður formaður einn af iðnaðarráðherra einn tilnefndur fyrir hönd opinberra stofnana einn tilnefndur af samtökum fyrirtækja tveir frá háskólum og einn frá frumkvöðlum tilnefndur af iðnaðarráðherra í heildarstefnu í nýsköpun og atvinnuþróun er mikilvægt að skoðaðar séu leiðir til að efla rannsóknarstarf innan háskólanna og tengja þá fyrirtækjum þá þarf einnig að skoða hvernig unnt sé að auka framboð fjármagns til nýsköpunar til dæmis hvernig nota megi skattkerfið til að koma til móts við fyrirtæki á sviði þróunar og nýsköpunar og skoða hvernig skattaumhverfi nýsköpunarfyrirtækja er hjá þeim þjóðum sem koma hvað best út á lista stofnunarinnar

skatttekna í framtíðinni það sem hins vegar er ekki fjárfest í nýsköpun getur atvinnulíf orðið einsleitara samfélög geta staðnað og orðið viðkvæmari fyrir sveiflum það leiðir af sér að láglaunastörfum fjölgar sem getur þýtt byggðaröskun og atgervisflótta nýsköpun menntun og símenntun sporna við slíkri þróun við íslendingar áttum því láni að fagna að fá m porter einn helsta fræðimann á sviði stefnumótunar og stjórnunar hingað til lands annar október síðastliðinn og á fundi a nordica hótel var fjallað um samkeppnishæfni þjóða og þar var margt athyglisvert sem kom fram enda afar fróðlegt að heyra manninn sem á hugmyndafræðina að baki mælingum um samkeppnishæfni þjóða gegnum stöðu íslands og fara yfir styrkleika og veikleika landsins og áhersluatriði ýmiss konar sem þarft er að benda á porter byrjaði reyndar á að óska íslendingum til hamingju með þann góða árangur sem náðst hefði á síðastliðnum tíu til fimmtán árum en minnti jafnframt á að það væri endalaus vinna að halda samkeppnishæfninni stöðugt þyrfti að skoða hver samkeppnisstaða okkar væri á hinum ýmsu sviðum og leita leiða til að styrkja hana porter minnti á að aðeins fyrirtæki gætu skapað gróða ríkið getur eflt arð í formi auðlinda en fyrirtækin eiga að skapa verðmæti porter fullyrti að allar atvinnugreinar væru hátæknigreinar og varaði eindregið við því að gefast upp á atvinnugreinum heldur byggja upp þekkingu í kringum þær og ná þannig fram meiri framleiðni og bæta samkeppnisstöðuna nýsköpun og þróun skipa í þessu sambandi mikilvægan sess en ísland er ekki nema rétt í meðallagi hvað nýsköpun varðar og er það ekki ásættanlegt þar sem nýsköpun er undirstaða hagvaxtar landsins porter var tíðrætt um klasa og klasasamstarf meðal annars til að auka nýsköpun og bæta þekkingu og samkeppnishæfni fyrirtækja hann sagði að þjóðir eða svæði kepptu í því að bjóða afkastamesta umhverfið fyrir fyrirtækin og porter lagði enn fremur mikla áherslu á samvinnu fyrirtækja háskóla og hin opinbera til eflingar atvinnulífinu og er það afar nauðsynlegt til styrktar nýsköpun og þróun íslenskt þjóðfélag þarf að hafa á að skipa vinnuafli með kunnáttu og hæfni til að uppfylla allar starfsgreinar og gera þær samkeppnishæfari forum flokkar þjóðir á þrjá vegu eftir þróunarstigi þeirra ísland tilheyrir stigi þrjú sem er nýsköpunarstig því vaxtarmöguleikar eru taldir grundvallast á nýsköpun flokkunin tekur einnig mið af þjóðartekjum á mann og þær þjóðir sem flokkaðar eru sem nýsköpunarþjóðir eru taldar eiga mikið undir því að þróa nýja tækni og ná þar með auknu samkeppnisforskoti en aftur á móti geta minna þróaðar þjóðir aukið framleiðni sína með því að tileinka sér textatækni og þekktar framleiðsluaðferðir m porter sagði að ríki fengju ekki samkeppnisstöðu sína í arf hæfni fyrirtækjanna til nýsköpunar og þróunar væri það sem skipti meginmáli fyrir samkeppnishæfnina þjóðir skapa sér samkeppnisforskot í þeim greinum þar sem umhverfið heima fyrir sé þá framsýnast sveigjanlegast og mest krefjandi geta einstakra landa til nýsköpunar er háð því að stoðkerfið sé styrkt og ríkið styðji við hátækni og sprotafyrirtæki það verður að viðurkennast að stoðkerfi annarra norðurlandaþjóða er mun þróaðra á mörgum sviðum en íslendinga ef til vill vegna langrar iðnsögu þar þegar litið er á hlutfall hátækni í útflutningi landsins kemur í ljós að vægi þess er einungis sjö prósent í útflutningi á meðan finnland og svíþjóð eru með um og yfir tuttugu prósent og írland yfir fjörutíu prósent samkvæmt frumkvöðlapunkti tvö þúsund og fimm mikilvægt er að tengja betur saman háskólana einkafyrirtækin og hið opinbera í flóknari viðskiptaheimi þar sem hátækni er að ryðja sér til rúms hlýtur að þurfa að þurfa vel menntað fólk til að takast á við krefjandi verkefni frumkvöðla en samkvæmt frumkvöðlapúlsi hr tvö þúsund og fimm sem unnið var í samstarfi við genrannsókn er hlutfall háskólamenntaðra einstaklinga átján til sextíu og fjögurra ára sem taka þátt í frumkvöðlastarfsemi einungis níu og hálft prósent samkvæmt sömu könnun kemur í ljós að heildarhlutfall frumkvöðla með háskólamenntun er aðeins tuttugu og tvö komma átta prósent sem verður að teljast verulega lágt efla þarf rannsóknarstarf innan háskólanna og tengja það betur fyrirtækjunum í landinu eins er vert að skoða hvort hægt sé að nota skattkerfið til að koma til móts við fyrirtæki á sviði þróunar og nýsköpunar sviss trónir nú í fyrsta sæti á listavef eða forum yfir samkeppnishæfustu þjóðir heims það sem þeim hefur tekist á undanförnum árum er að byggja upp öruggt stofnanakerfi frábæra innviði skilvirka markaði og tækninýsköpun á afar háu stigi auk þess sem fyrirtækin þar eru að verja miklum fjármunum í þróunarkostnað eins er setningavernd sterk og stofnar á vegum hins opinbera gagnsæir og traustir með aukinni menntun vinnuafls sem síðan skilar sér inn í fyrirtæki í hátækniiðnaði og nýsköpun getum við líka farið að dæmi finna sem eru í öðru sæti sem samkeppnishæfasta hagkerfi veraldar samkvæmt forum en á síðastliðnum sjö árum hefur finnland verið fimm sinnum í efsta sæti þeir komust á sínum tíma út úr kreppu með því að leggja áherslu á menntun vinnuafls og nýsköpun sagan sýnir að hagkerfi þeirra breyttist frá því að vera hráefnadrifið yfir í það að vera þekkingardrifið og frá nítján hundruð níutíu til ársins tvö þúsund og sex fór útflutningur hátæknivara þeirra úr sex prósent upp í tuttugu prósent það sem gerst hefur í finnlandi er að menntunarstig þjóðarinnar er orðið afar hátt og gæði menntunar í stærðfræði og raungreinum er mikil atvinnulífið hefur tekið upp nýja tækni fljótt og vel og stundar öfluga nýsköpun og rannsóknar og þróunarstarfsemi miklum fjármunum hefur á undanförnum árum verið varið í rannsóknir og þróun og kerfisbundin hagnýting tækninýjunga hefur átt sér stað í rekstri og þjónustu hagstjórn er traust auk þess sem stofnanakerfið er í hæsta gæðaflokki vilji virðist vera fyrir því hjá ráðamönnum þjóðarinnar að leggja áherslu á nýsköpun og í umræðu um stefnuræðu forsætisráðherra þann fyrsta október síðastliðinn kom fram í máli hæstvirts ráðherra jóns sigurðssonar mikill vilji og þung áhersla af hálfu ríkisstjórnarinnar að efla nýsköpun í landinu þjóðir eru líklegar til að ná samkeppnisforskoti í atvinnugreinum eða afmörkuðu sviði greina þar sem samspil áhrifaþátta og vaxtarþátta eru hvetjandi fram kemur í könnun world economic forum að veikleikar íslands felist meðal annars í getu til nýsköpunar

þarf að standa til boða heillegt fjármögnunarferli þar sem eitt tekur við af öðru á meðan fyrirtækin ganga í gegnum ákveðið þróunarþrep margir segja að eitthvað sé ómögulegt en allar framfarir hafa orðið fyrir tilverknað þeirra sem héldu hinu gagnstæða fram það skulum við íslendingar hafa í huga og marka metnaðarfulla stefnu hvað varðar nýsköpun og þróun fyrirtækjaumhverfi á íslandi er mjög gott og fyrirtækjaskattar eru með því lægsta sem gerist og margir aðrir jákvæðir þættir styðja við fyrirtækjarekstur hér á landi nýsköpun er undirstaða hagvaxtar hér á landi og því ber okkur að hlúa vel að henni samkeppni þjóða eða svæða felst í að bjóða upp á afkastamesta og frjóasta umhverfið að mati porters þar sem ekki er fjárfest í nýsköpun verður atvinnulíf einsleitara og samfélagið getur staðnað hér á landi hefur verið unnið nokkuð í nýsköpunar og þróunarmálum meðal annars með stofnun tækniþróunarsjóðs og einnig hefur framboð fjármagns aukist nokkuð þá hefur vísinda og tækniráð samþykkt vísinda og tæknistefnu tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu þar sem fram kemur ákveðin framtíðarsýn og lagðar eru til leiðir til að ná henni flutningsmenn telja þó að þessi tillaga sem hér um ræðir sé mun víðtækari og feli í sér meiri heildarsýn þar sem lögð er áhersla á að skoða hvers vegna staða íslands í nýsköpun og þróun er ekki betri og hvernig aðrar þjóðir hafa snúið þessari þróun sér í hag þannig er nauðsynlegt að auka framboð fjármagns til nýsköpunar til framtíðar litið þá er einnig nauðsynlegt að skoða hvernig hægt er að hvetja til aukinnar samvinnu þvert á atvinnugreinar og styrkja rannsóknar og fræðslustarf með það að markmiði að koma betur til móts við þarfir fyrirtækja og frumkvöðla ég tel mikilvægt að mótuð verði heildarstefna og tekin saman sú vinna sem fram hefur farið á þessu sviði það er mikilvægt að litið verði til þess hvernig aðrar þjóðir sem eru ofarlega á listum world economic forum styðja við nýsköpun og þróun og hvernig það hefur reynst ég tel aðkallandi að opinberar stofnanir fyrirtæki frumkvöðlar og háskólar taki höndum saman til að virkja þá hugmyndaauðgi og áræðni sem býr í nýsköpun með því að styðja við hana með virkum hætti það er frumkvöðlanna og fyrirtækjanna að sýna frumkvæði og sinna nýsköpun og þróun en það er ríkisins að skapa góða umgjörð hafa sanngjarnt lagaumhverfi og skýra framtíðarsýn í þessum efnum að lokinni umræðu um þetta vísa ég tillögunni til háttvirtrar allsherjarnefndar